Wir gehen davon aus, dass sich die beiden Kandidaten für die hohen Ämter nicht nur inhaltlichen Aufgaben stellen, sondern einen kooperativen Stil gerade gegenüber dem Parlament pflegen werden. Vom Rat erwarten wir, dass er sich stärker mit den sozialen Fragen der Krise befasst und die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Bisher ist es so, dass den Bankern Milliarden zur Verfügung gestellt werden, den kleinen Leuten aber wird kaum geholfen. Martin Schulz hat ja Recht Das Kasino arbeitet wieder, zugleich wachsen Armut besonders Kinderarmut und Arbeitslosigkeit. Der Krise sind in Europa vier Millionen Arbeitsplätze zum Opfer gefallen. Laut Berichten der Kommission kann sich diese Zahl im kommenden Jahr auf sieben Millionen erhöhen.

sind 1,5 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit.

Steigende Arbeitslosigkeit und Armut aber sind die Vorboten immer größerer Chancenungleichheit. Das betrifft ganz stark die Bildungschancen. Auch darüber muss man reden. Die Frage, die sich daraus ergibt Finden die Staats und Regierungschefs Wege aus der Krise, die den europäischen Integrationsgedanken mit sozialen Fortschritten verbinden, die für die Menschen auch konkret erlebbar werden? Statt Ausstiegsstrategien aus den Konjunkturprogrammen und Zwang zur Haushaltskonsolidierung ist Politikwechsel nötig.

Innovation und Wissen, Kampf gegen Ausgrenzung, grüne Wirtschaftsstrategien, digitales Europa als Schlagwortkatalog klingt das nicht schlecht. Aber konkrete Vorschläge zur Umsetzung müssen dringend folgen. Zweitens Der Rat muss sich endlich auf strenge Kontrollsysteme für die Finanzmärkte einlassen. Wie er das mit den vorhandenen Verträgen in Übereinstimmung bringen kann, dazu habe ich noch eine Reihe berechtigter Fragen, denn teilweise werden ja alle Einschränkungen der Freiheit des Kapitals und Zahlungsverkehrs verboten und sind nicht besonders erwünscht. Also wie Sie das machen, interessiert uns schon. Drittens will ich noch einmal betonen, dass vom Rat ein klares Signal nach Kopenhagen für ein verbindliches Klimaschutzabkommen ausgehen muss.